Monsieur le Président, les patients des établissements de soins de longue durée ont payé un lourd tribut à la pandémie, dont le nombre important de décès est également dû à l'isolement drastique imposé à ces personnes vulnérables.

Les autorités publiques ont dû faire face à de nombreux défis en vue de continuer à assurer la fourniture de soins de longue durée, tout en palliant le manque de matériel de protection à disposition du personnel soignant. La distanciation sociale et l'isolement ont eu un impact négatif sur la santé et le bien être des résidents. La vie sociale a été bouleversée par l'installation de huis clos, privant les malades de leurs proches. L'unique lien avec le monde extérieur passait par les infirmières, dont le port du masque ne permettait aucune expression du visage.

Depuis le début de la pandémie, le principe général demeure celui du report des nouvelles admissions non urgentes, excluant ainsi des milliers de personnes du bénéfice de ces soins, mais on ne peut pas continuer ainsi. L'heure est désormais aux solutions l'aménagement d'espaces réservés aux patients en isolement et aux visiteurs, ainsi qu'une meilleure coopération entre les autorités sociales et sanitaires sont des mesures nécessaires dans chaque unité de soins. L'hypothèse d'une seconde vague aussi meurtrière ne pourra pas se régler par une vidéo de Mme von der Leyen, nous apprenant à nous laver les mains. La situation sanitaire actuelle implique de repenser complètement la fourniture des soins de longue durée en Europe afin de mieux se préparer en cas de nouvelle crise.